virðulegur forseti ég mæli hér fyrir litlu máli frá efnahags og skattanefnd sem hún tók í arf frá efnahags og skattanefnd fyrra þings það er þingsins sem var hér fyrir kosningar en þá var gengið í lagabreytingar sem lutu að því að örva hér umsvif í viðhaldi með því að auka endurgreiðslur á virðisaukaskatti vegna framkvæmda ýmiss konar í hundrað prósent þar eru hér með þessu máli verið að taka inn í endurgreiðslu vegna vinnu tiltekinna fagstétta sem þar urðu út undan sem eru landslagsarkitektar innanhússarkitektar og byggingarfræðingar þannig að virðisaukaskattur vegna þeirra starfa verði einnig endurgreiðsluhæfur og verði þannig hvetjandi til þess að fólk ráðist í verkefni af þessu tagi til þess að auka hér á umsvifin í samfélaginu nefndin flytur málið sem heild og óþarft er að málið til nefndar milli umræðna en nefndin leggur til að það verði að loknum umræðum samþykkt það má finna á þingskjali númer fjörutíu og sjö